frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á íþróttalögum númer sextíu og fjögur nítján hundruð níutíu og átta með síðari breytingum og varðar þessi breyting lyfjaeftirlit í íþróttum þetta frumvarp var lagt hér fram á síðasta löggjafarþingi en náði ég þá ekki að mæla fyrir því svo að ekki var það afgreitt ísland hefur verið aðili að samningi evrópuráðsins gegn misnotkun lyfja í íþróttum frá árinu hundrað níutíu og níu sem og viðaukum við þann samning og svonefndri kaupmannahafnaryfirlýsingu frá árinu tvö þúsund og þrjú þá erum við líka aðili að samningi menningarstofnun sameinuðu þjóðanna unesco frá árinu tvö þúsund og fimm um

frá árinu nítján hundruð níutíu og þrjú hefur það fyrirkomulag verið haft á skuldbindingum íslands samkvæmt samningi evrópuráðsins til að viðhafa lyfjaeftirlit í íþróttum að fela framkvæmd eftirlitsins í hendur íþrótta og ólympíusambandi íslands í s í kostnaði af eftirlitinu hefur verið skipt á milli í s í og ríkisins ég tel enga ástæðu til að fjölyrða hér um skaðsemi lyfjanotkunar í íþróttum ég held að við séum öll sammála um hana og nauðsyn þess að berjast gegn henni enda höfum við skuldbundið okkur að þjóðarrétti til að viðhafa slíkt eftirlit í íþróttum hér á landi með þessu frumvarpi er lagt til að þessar skuldbindingar íslands verði staðfestar og ráðherra verði heimilt að fela þær þar til bærum aðila að framkvæma lyfjaeftirlit fyrir hönd ríkisins með samningi sem sé gerður til allt að fimm ára í senn í frumvarpinu er lýst hæfisskilyrðum þess aðila sem tekur að sér lyfjaeftirlitið og skuldbindingum hans við reglur og staðla alþjóðalyfjaeftirlitsins þá er lýst í frumvarpinu eftirlitsskyldu ráðherra með framkvæmdinni við leggjum þetta til til þess að samræma fyrirkomulag hér á landi við lyfjaeftirlitið í öðrum evrópulöndum af hálfu mennta og menningarmálaráðuneytisins eru uppi áform um að samningur ríkisins við þar til bæran aðila um lyfjaeftirlit í íþróttum geti einnig tekið til annarra tengdra verkefna til að mynda vitundarvakningar um lyfjamisnotkun í íþróttum og um skaðlegar afleiðingar hennar en það mætti líka hugsa sér að það mætti fela slíkum aðila víðtækara hlutverk í samstarfi við lyfjastofnun tollyfirvöld lögreglu og yfirvöld fangelsismála þar sem dæmin sýna að samvinna ólíkra aðila er líklegust til að skila víðtækustum árangri í baráttunni gegn auknum innflutningi og notkun ólöglegra lyfja bæði hvað varðar notkun íþróttafólks í þjálfun og keppni en líka hvað varðar samstarf við aðila utan hins skipulagða íþróttasamstarfs svo sem líkamsræktarstöðvar sem sóttar eru af við undirbúning þessa frumvarps var haft samráð við íþrótta og ólympíusamband íslands ég á von á því að háttvirt allsherjar og menntamálanefnd muni fara yfir þetta mál og kalla til samráðs þá sem tengjast þessum málum hér á landi en tel ekki ástæðu til þess að hafa mörg fleiri orð um það tel